Un accordo che sia trasparente e partecipato, con un ruolo preminente del Parlamento europeo e che sia anche e soprattutto un'occasione per difendere, valorizzare e promuovere le nostre eccellenze, le nostre diversità, il nostro modello di produrre e di consumare. Sono pertanto certo che il voto di domani confermerà il voto che c'è stato in commissione sull'esclusione delle produzioni audiovisive e culturali. Sono certo che andremo avanti nel confronto e nell'accordo, soprattutto per arginare e porre fine a una pratica fraudolenta che pregiudica molte nostre imprese sul mercato americano per i nostri produttori, in particolare in settori di altissima qualità che noi dovremmo saper difendere e tutelare nel corso di questa importante e significativa trattativa.